non c'è garanzia di imparzialità e indipendenza del sistema giudiziario, soprattutto i diritti umani sono calpestati, i diritti delle donne, i diritti dei minori che spesso vengono sfruttati, minori che lavorano. Voglio ricordare anche che proprio qualche giorno fa è stato ucciso un ragazzo, poco più che ventenne, colpito da una granata lacrimogena mentre manifestava, in memoria di un altro ragazzo ucciso a giugno durante una manifestazione.